Având în vedere că în UE 27 există peste 20 de milioane de întreprinderi, din care 99 sunt întreprinderi mici și mijlocii, consider că interconectarea registrelor comerțului este o necesitate pentru buna funcționare a pieței interne. Începând cu 1 ianuarie 2007, există obligația ca informațiile cuprinse în registrele comerțului să fie stocate electronic și accesibile online în toate statele membre. Cu toate acestea, standardele privind registrele sunt diferite, părțile interesate fiind confruntate cu limbi, condiții de căutare și structuri diferite. De aceea consider necesară participarea tuturor statelor membre la proiecte precum interoperabilitatea registrelor comerțului în întreaga Uniune Europeană și registrul european al comerțului, participare care, în cazul sistemului de informare al pieței interne, este unanimă. O facilitare a accesului electronic la informațiile referitoare la societățile comerciale ar putea conduce la eventuale economii anuale de peste 160 de milioane de euro.